De Italianen moeten daarin zelf optreden. Gelukkig gebeurt dat ook, zie bijvoorbeeld de opheffing van de onschendbaarheid van de Italiaanse premier.

Daarom roep ik de Italianen op om zelf te blijven waken voor mogelijke aantasting van hun persvrijheid.

We willen immers niet méér Europa, maar een Europa dat zich richt op haar kerntaken.